Hvala lepa, se zahvaljujem gospe državni sekretarki za za odgovor, da se je oglasila. Se mi zdi, da govoriti, kakšne ugodnosti ima družina, primer ste dali s štirimi otroki, morda sem se tudi jaz na to, v tekom svoje razprave nanašala, v trenutno v Sloveniji. Seveda, bi želela tukaj tisto, kar sem vas vprašala. Kaj pomeni družina s štirimi otroki čez deset, dvajset, štirideset let? Kaj to pomeni? Kaj pomeni izračun za državno pokojninsko blagajno, štirje dodatni vplačniki v v v pokojninsko blagajno? Jaz sem prepričana, da ima država večjo korist od številčnih večjih družin, kakor mogoče, od samskih, ker, dejansko ta, bom rekla, evolucijski krog in seveda tudi krog, ki sledi vsemu temu, a ne, da so štirje, da je večja potrošnja in da več ti štirje več vplačujejo in tako naprej, pripelje do tega, da ne smemo govoriti, kakšne koristi ima kdo, ampak iskati neke skupne možnosti in seveda koristi predvsem za otroke. Iz tega mi smo resnično izhajali iz tega naslova, vidim pa, da imate podatke, jaz žal tega lista nimam, ampak se ga zelo dobro spomnim, ker smo imeli že enkrat eno podobno razpravo ravno na temo brezplačnega vrtca, ko ste govorili, kakšna je bila rodnost, ampak se mi zdi, pa potrdite, če ni res, spoštovana državna sekretarka, da je leta dva tisoč osem ta rodnost odskočila, ko je bil sprejet zakon o brezplačnih vrtcih. Hvala.